Die Grünen haben im Agrarausschuss Änderungsanträge eingebracht, die sie heute auch wieder vorlegen.

Sie wurden, wie der Ausschussvorsitzende das schon beschrieben hat, von allen Fraktionen mit Ausnahme der Verts ALE Fraktion abgelehnt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie inständig, dem gefundenen Kompromiss zuzustimmen, mit dem auch ich nicht ganz zufrieden bin und mit dem sicherlich keiner hier wirklich in allen Punkten ganz zufrieden sein kann, weil es eben ein Kompromiss ist.